Bohužel, zejména u paní předsedkyně není jasné, na jaké úrovni chce s tímto rozsáhlým problémem bojovat. Řekněme si to na rovinu, současná Komise se k boji s rakovinou stavěla velmi rozporuplně. Na jednu stranu proklamovala, jak je důležitá prevence, a na tu druhou ostentativně a protiprávně ignorovala svoji povinnost upravit používání tzv. endokrinních disruptorů, které jsou jedním z důvodů toho, že je rakovina ve všech svých formách ve společnosti v současné době tak rozšířena.

Včasné rozpoznání a screening populace, které chce nová prezidentka posílit, jsou zajisté chvályhodné činnosti. Nicméně pokud nezačneme řešit příčiny, které tkví v látkách, které přijímáme v potravě i vodě, změní se jen málo a akorát přelijeme prostředky, které by mohly pomáhat lékařům, pacientským organizacím, pacientům, do chřtánu farmaceutických společností a pojišťoven. Za sebe vidím větší potenciál v posílení práce s pacienty a jejich rodinami, protože netrpí pouze pacienti postižení rakovinou, ale taktéž i jejich okolí, rodina a přátele. Doufám tedy, že nejenom my všichni tady, ale především Evropská komise konečně začne konat.